Domnule președinte, libertatea de circulație este un principiu fundamental al Uniunii Europene.

Deficiențele administrațiilor naționale sau rezultatele economice nefavorabile nu se pot acoperi prin invocarea libertății de circulație. Această dezbatere este susținută de politicieni populiști și de alții, care cred că vor câștiga mai multe voturi, dacă devin populiști. Trebuie eliminată confuzia între libera circulație și accesarea sistemelor sociale. Nu cer să se limiteze un drept fundamental și nu blamez popoare, pentru că un număr foarte mic de beneficiari încalcă legea.

Cred că este timpul ca dezbaterea ridicolă din Marea Britanie să înceteze, ca și din alte state membre, în care propriile statistici arată că în scurt timp rămân fără mână de lucru și că, fără migrație, economia intră în colaps. Guvernele ar trebui să se preocupe mai mult de crearea de locuri de muncă pentru proprii cetățeni. Stimați colegi, dacă dorim mai multă ordine în sistemele sociale, atunci trebuie să acceptăm mai multă integrare. Trebuie să spunem lucruri adevărate, nu povești, și trebuie să continuăm să susținem principiile europene.